Me felicito por la financiación de las energías renovables, en contradicción con las políticas energéticas erráticas y equivocadas de gobiernos como el del señor Rajoy en mi país, pero ello no obsta para que los recursos también se utilicen para invertir en proyectos de modernización y valorización energética del carbón autóctono europeo, único recurso de reserva estratégica seguro, haya sol o no, haya viento o no, y sobre todo en

Entiendo que Ucrania es una prioridad hoy, por supuesto, pero ojo con olvidar países que han hecho ya un esfuerzo enorme de democratización y que lo necesitan desde antes, desde ayer —me refiero al caso de Túnez y a la urgencia de allegar los recursos para el desarrollo inmediato de este país—.

no estamos, sin embargo, dispuestos a aceptar lo que el Consejo pretende ahora, vía la revisión del marco plurianual, que es reducir su capacidad de aplicar la flexibilidad. No lo vamos a aceptar. Para acabar, el ruego necesitamos urgentemente que el empleo para los jóvenes fluya.